Předloženou zprávu chápu jako prostředek k zajištění dodržování práva ve složité společnosti

Zkušenost nám ukazuje, že je v obecném zájmu poskytnout ochranu oznamovatelům, kteří informují o porušení evropského práva. Je bohužel jasné, že společnost se bez moderních pravidel chránících oznamovatele neobejde. Role oznamovatelů může být v některých případech zcela zásadní pro odhalení jinak těžko zjistitelného porušení pravidel. Musí však jít o ochranu vyváženou, řešíme zde obdobnou otázku užitečné míry ochrany jako například u zástupných žalob. Nejde o souboj zájmů zaměstnanců nebo zaměstnavatelů, ale je dobře, že v průběhu vyjednávání se podařilo překonat některé neshody a docílit dobrého kompromisu, a proto tento návrh podpořím.